Pane komisaři, doufám, že se Vám daří dobře. Já musím říct, že Vaše výroky na adresu podpory podnikání a vůbec ekonomického růstu v Evropské unii vždycky poslouchám se zájmem a téměř vždycky s nimi souhlasím.

Jedna se týká zprávy, kterou přijal Evropský parlament z mého popudu, o financování obchodu a investic malých a středních podniků v Evropské unii a o snadnějším přístupu k úvěrům.

12. listopadu 2012 a já jsem rád, že tady už konkrétními opatřeními vlastně reagujete na něco, co v té zprávě bylo obsaženo a doufám, že to bude pokračovat, že i nadále bude Komise tímto způsobem postupovat. Druhá věc, kterou považuji za důležitou, je opravdu připravit nějaký plán deregulace. Hovoříme o snížení zbytečné administrativní a regulační zátěže. Přiznejme si, že celá řada legislativních aktů, které platí v Evropské unii, jsou nadbytečné, přežité a že bychom je měli umět zrušit, měli bychom je umět vyřadit z toho balíku evropského práva.